W szczególności zauważam to potraktowanie priorytetowe wolności religii i wyznania oraz prześladowań na tym tle. Religia nie jest bezpośrednim powodem konfliktów, ale jest częstokroć używana jako narzędzie w konfliktach. Myślę, że temu musimy się sprzeciwić, a wolność wyznania to podstawowa wartość wolności, to prawo człowieka, które powinno być respektowane w całej rozciągłości. Chcę też powiedzieć, że zawsze powinniśmy pamiętać, że w dalszym ciągu jest wykonywana kara śmierci, że również hańbiący jest handel ludźmi w skali świata, w szczególności to, co słyszeliśmy przy okazji sprawozdania dotyczącego sytuacji w Libii, w innych częściach świata.

Ponadto sytuacja, która dotyczy mniejszości, tak jak na przykład też omawiana tutaj w tym Parlamencie sytuacja ludności mniejszości muzułmańskiej Rohingja w Mjanmie i zjawisko, które dotyczy relacji pomiędzy wielkim biznesem, przedsiębiorczością a ludźmi na określonych terenach. Zjawisko land grabbingu mamy do czynienia z wstydliwą rzeczą, że oto ludność autochtoniczna jest pozbawiana prawa do ziemi. Myślę, że te zjawiska, które zostały tutaj zarysowane w sprawozdaniu, ale również te, o których my tutaj pamiętamy z debaty w tej izbie, powinny być dorocznie przypominane, tym bardziej że jutro mamy wręczyć nagrodę Sacharowa za wolność myśli, między innymi opozycji wenezuelskiej.